Sześciomiesięczna prezydencja hiszpańska przypadła na okres szczególny trudny i eksperymentalny. Pierwszy raz wypełniła swoją rolę po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, który na nowo zdefiniował i podzielił jej kompetencje. Docieranie stanowiska z nowo powołanym przewodniczącym Rady nie urosło do rangi większego problemu w kontekście niepowodzeń politycznych, gospodarczych i finansowych.

W obliczu potężnego kryzysu gospodarczego ster Unii przejęły Niemcy i Francja, nadając ton programowi pomocy finansowej dla Grecji. Widmo zapaści finansowej zawisło również nad samą Hiszpanią. Stąd trudno się dziwić, że to działania innych krajów wybiły się na pierwszy plan w tej prezydencji. Bardziej niż nad priorytetami prezydencji hiszpańskiej zastanawiano się nad przyszłością strefy euro.